Domnule președinte, stimate domnule Timmermans, ați afirmat aici mai devreme că problema cu care se confruntă Comisia nu constă în a primi informațiile necesare, ci în modul de a acționa pe baza acestora.

Din acest lanț ați omis etapa de mijloc, cea a analizării și a evaluării informațiilor primite și aceasta este adevărata problemă cu care ne confruntăm aici. Din lipsa unei analize corecte și aprofundate, uneori au existat poziții și declarații care nu au reflectat realitatea și care au dus la folosirea unui dublu standard în evaluarea unor situații cheie.